Gospodine predsjedniče, danas na žalost nisam podržala Izvješće kolegice Vesval, jer smatram da europski fondovi trebaju biti vjetar u leđa provedbi dobro osmišljenih razvojnih programa i reformi na nacionalnoj razini. Ako država nema svoj plan i program promjena i razvoja i ne postiže rezultate i dugoročni rast, onda europski fondovi samo pomažu u usporavanju pada i divergenciji koja je neizbježna, a to ne želimo. Europski fondovi moraju se uklopiti u dobre programe rasta i razvoja i biti dodana vrijednost. Zbog toga, jako se zalažem za budućnost Kohezijske politike, za jačanje kohezijske politike u budućnosti, ali ona mora biti vezana uz dobro ekonomsko upravljanje. Isto tako, tražim od Europske komisije da što prije donese regulativu za novo razdoblje, kako bi se države članice na vrijeme mogle pripremiti za provedbu i kako bi odmah po početku nove perspektive imali projekte u provedbi.